virðulegur forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer hundrað og sextán tvö þúsund og sex um stjórn fiskveiða með síðari breytingum breytingar á kvótakerfinu heitir þetta í stuttu máli

eins og segir í greinargerð frumvarpsins með leyfi forseta markmið frumvarps þessa er að breyta skipulagi fiskveiðistjórnar og sölu sjávarafla og tryggja með því ríka aðkomu sveitarfélaga að úthlutunum aflaheimilda og eflingu byggðar með frumvarpinu er stefnt að því að hvert sveitarfélag á íslandi fái forræði yfir veiðum á samsvarandi hluta nytjastofna á íslandsmiðum og nemur samanlagðri aflahlutdeild þeirra skipa sem skráð voru í viðkomandi sveitarfélagi fyrir gildistöku laga um stjórn fiskveiða númer þrjátíu og átta nítján hundruð níutíu að auki stefnir frumvarpið að fjárhagslegri endurskipulagningu útgerðar á íslandi í kjölfar efnahagshrunsins tvö þúsund og átta loks stefnir frumvarpið að eflingu umhverfisvænna handfæraveiða í annarri grein frumvarpsins segir orðrétt á eftir þriðju grein laganna koma fjórar nýjar greinar þriðju grein a þriðju grein d svohljóðandi a heimildir til veiða úr nytjastofnum við ísland eru á forræði íslenskra sveitarfélaga þó skulu sveitarfélög hlíta ákvörðun ráðherra samkvæmt þriðju grein hlutdeild hvers sveitarfélags í heildarafla skal vera hin sama og samanlögð hlutdeild skráðra fiskiskipa í sveitarfélaginu við gildistöku laga um stjórn fiskveiða

ráðherra skal með reglugerð ákvarða hlutdeild einstakra sveitarfélaga í heildarafla

hundruð níutíu og í þeim hlutföllum sem voru á viðkomandi svæðum á landinu og byggðust á veiðireynslu á sínum tíma þegar kvótakerfinu var fyrst komið á þetta teljum við vera mjög mikilvægt ákvæði þar sem hér er um gríðarlega mikla og góða byggðatengingu að ræða og ætti þetta að vera fyllilega í samræmi við til dæmis á áherslu framsóknarflokksins í þessum málaflokki sá flokkur hefur lagt mikla áherslu á að sjávarbyggðir landsins geti haldið áfram að afla fiskjar í b lið annarrar greinar segir svohljóðandi með leyfi forseta b sveitarfélög samkvæmt þriðju grein a skulu selja aflaheimildir til bjóðenda gegn gjaldi á grundvelli uppboða uppboð skulu kynnt rækilega með hæfilegum fyrirvara og skal öllum landsmönnum heimil þátttaka skulu uppboð haldin með jöfnu millibili tvisvar til tólf sinnum á hverju fiskveiðiári ráðherra skal setja nánari reglur um fyrirkomulag uppboða og heimilar forsendur fyrir vali boða samkvæmt fyrstu málsgrein með reglugerð þrátt fyrir ákvæði fyrstu málsgrein skal sveitarfélögum heimilt að selja allt að helmingi aflaheimilda sem þau hafa yfir að ráða hverju sinni með framvirkum samningum um sölu aflaheimilda til allt að fimm ára í senn til einstaklinga eða lögaðila sem hafa gert samninga um fjárfestingar í nýjum fiskiskipum verð aflaheimilda í slíkum samningum skal vera hið sama og meðalverð í uppboðum sveitarfélagsins slíkir samningar eru óframseljanlegir án sérstaks samþykkis viðkomandi sveitarfélags kjósi kaupandi aflaheimilda ekki að nýta þær að fullu við lok fiskveiðiárs skal sveitarfélögum skylt að afturkalla sölu þeirra í heild eða að hluta gegn endurgreiðslu alls eða hluta kaupverðs fjárhæð endurgreidds uppboðsverðs skal nema uppboðsverði að viðbættri eða frádreginni þeirri hækkun eða lækkun sem orðið hefur á meðalverði aflaheimilda frá kaupdegi til afturköllunardags selji sveitarfélag aflaheimildir til einstaklinga eða lögaðila sem eiga lögheimili utan þess skulu kaupendur greiða sveitarfélaginu tíu prósent álag á uppboðsverð öðrum en sveitarfélögum eða uppboðsmörkuðum á vegum sveitarfélaga er óheimil sala eða framsal aflaheimilda herra forseti hér er verið að færa aflaheimildir og úthlutun þeirra inn í það hagkvæmasta fyrirkomulag sem hugsast getur það er að setja þær á uppboðsmarkað sem allir landsmenn hafa aðgang að uppboð hafa sýnt sig að leiða ætíð til hagkvæmustu niðurstöðu fyrir seljandann og fyrir kaupandann sem mun náttúrlega aldrei greiða hærra verð en hann ræður við að greiða eigandi auðlindarinnar fær það hæsta verð sem hægt er að selja hana á og allir ættu að öðru jöfnu að ganga sáttir frá borði hér eru inni ákvæði sem tengjast byggðasjónarmiðum líka þar sem fram kemur að ef aflaheimild er seld ár viðkomandi sveitarfélagi gerist það með ákveðnum kvöðum það er það leggst á hana tíu prósent gjald sem rennur til sveitarfélagsins þetta er byggðatengt sjónarmið en það kemur samt ekki í veg fyrir að sú hagræðing sem nást þarf fram í greininni náist fram vegna þess að heimildir eru að öðru leyti framseljanlegar í c lið annarrar greinar segir með leyfi forseta c við veiðar á afla á grundvelli aflaheimilda samkvæmt þriðju grein er heimill meðafli úr öðrum tegundum allt að tíu prósent af heildarafla hverrar veiðiferðar við löndun meðafla skal kaupandi aflaheimilda greiða viðeigandi sveitarfélagi gjald sem nemi meðaluppboðsverði aflaheimilda sömu tegundar á síðasta þekkta uppboðsdegi aflaheimilda samanber þriðju grein b

sem ekki eru heimildir fyrir til að veiða það hafa farið gríðarlegar sögur í gegnum árin af því brottkasti sem viðhaft hefur verið á íslenskum fiskiskipum hvort sem er á frystitogurum ísfisktogurum eða bátum það er gríðarlega mikilvægt fyrir auðlindina í heild sinni að brottkasti verði hætt og að mönnum verði heimilt að koma með þann afla að landi sem þeir veiða og fá þá einfaldlega að landa honum og selja hann á viðeigandi verði en greiði þá fyrir þann afla líka sem heimild í d lið annarrar greinar segir með leyfi forseta d allur sjávarafli sem veiddur er á grundvelli aflaheimilda sem seldar hafa verið á uppboði sveitarfélags þó ekki rækja humar og uppsjávarfiskur og veiddur er úr stofnum sem að hluta eða öllu leyti halda sig í efnahagslögsögu íslands skal seldur á innlendum uppboðsmarkaði sjávarafla er fengið hefur leyfi fiskistofu og starfræktur er innan þess sveitarfélags þar sem uppboð aflaheimilda fór fram ákvæði fyrstu málsgrein gildir ekki um einstaklinga og lögaðila sem starfrækja eigin fiskvinnslu og vinna aflann að fullu í þeim tilvikum skal uppgjör á aflahlut sjómanna ákvarðast af meðalverði þess uppboðsdags eða síðasta þekkta meðaluppboðsverði uppboðsdags á uppboði samkvæmt fyrstu málsgrein heimilt er að selja fullunninn frystan afla utan uppboðs samkvæmt fyrstu málsgrein til fullunnins frysts afla telst sjávarafli sem hefur verið veiddur og í kjölfarið unninn um borð í frystiskipi honum pakkað og hann verið flakaður flattur sneiddur roðdreginn hakkaður eða verkaður á annan hátt og hann frystur að vinnslu lokinni þegar aðeins fer fram frysting um borð í frystiskipi á heilum eða hausskornum fiski eða heilfrysting á rækju telst slíkur afli ekki til fullunnins frysts afla í skilningi laga þessara bjóðendur á uppboðsmarkaði samkvæmt fyrstu málsgrein sem vinna keyptan afla utan þess sveitarfélags sem uppboðið fer fram í skulu greiða því sveitarfélagi tíu prósent álag á uppboðsverð

samtök fiskútflytjenda án útgerðar hafa nefnt það að eingöngu með því að vinna allan afla innan lands muni skapast um það bil átta hundruð afleidd störf

í þriðju greinar frumvarpsins segir svo með leyfi forseta fjórðu grein laganna orðast svo enginn má stunda veiðar í atvinnuskyni við ísland nema hafa fengið til þess almennt veiðileyfi veiðileyfi í atvinnuskyni fellur niður hafi fiskiskipi ekki verið haldið til fiskveiða í atvinnuskyni í tólf mánuði þá fellur veiðileyfi niður ef fiskiskip er tekið af skrá hjá siglingastofnun íslands og ef eigendur eða útgerð þess fullnægja ekki skilyrðum síðari málsliðar fimmtu grein hér er einfaldlega verið að taka á ákveðnum öryggis og aðgengismálum í fiskveiðum þessi grein er í samræmi við það sem er í gildandi lögum um stjórn fiskveiða fjórðu grein frumvarpsins orðast svo með leyfi forseta eftirfarandi breytingar verða á sjöttu grein a laganna a í stað fyrstu málsgrein koma tvær nýjar málsgreinar svohljóðandi á hverju fiskveiðiári hefur ráðherra til ráðstöfunar fjörutíu þúsund lestir af óslægðum botnfiski sem nýttar skulu til veiða með handfærum á tímabilinu frá fyrsta apríl til þrítugasta september samkvæmt sérstökum leyfum fiskistofu í lögum þessum eru slíkar veiðar nefndar strandveiðar og leyfin til þeirra veiða strandveiðileyfi afli sem veiðist með strandveiðum reiknast ekki til heildarafla samkvæmt þriðju grein b í stað þriðju málsgrein koma tvær nýjar málsgreinar svohljóðandi strandveiðar eru háðar sérstöku leyfi fiskistofu fiskistofu er aðeins heimilt að veita fiskiskipi leyfi til strandveiða að fullnægt sé ákvæðum fimmtu greinar og einungis er heimilt að veita hverri útgerð einstaklingi eða lögaðila leyfi til strandveiða fyrir eitt fiskiskip á gildistíma strandveiðileyfis er fiskiskipi óheimilt að stunda aðrar veiðar í atvinnuskyni en strandveiðar handhafar strandveiðileyfis skulu greiða því sveitarfélagi þar sem þeir landa afla gjald avokallað auðlindagjald við löndun afla gjaldið skal lagt á miðað við hvert kíló landaðs sjávarafla fjárhæð gjaldsins skal miðast við meðalkílóverð síðasta þekkta uppboðsdags aflaheimilda í sveitarfélaginu c fjórðu málsgrein orðast svo strandveiðileyfi skulu veitt skráðum fiskiskipum með heimilisfang á svæði samkvæmt þriðju málsgrein einungis er heimilt að veita fiskiskipum útgerða einstaklinga eða lögaðila strandveiðileyfi sé lögheimili þeirra skráð á sama stað og heimilisfang skráðs fiskiskips sama fiskiskipi verður aðeins veitt leyfi frá einu landsvæði á hverju tímabili

þetta mun auka aðgengi allra að fiskveiðum og gera mönnum kleift hvort sem þeir stunda veiðar eingöngu í atvinnuskyni eða í hjáverkum að sækja sjó frá íslandi lenging veiðitímabilsins og stærð kvótans sem varið er til strandveiðanna mun gera það að verkum að þessar ólympísku veiðiaðferðir leggjast af

í fimmtu grein frv segir svo með leyfi forseta sjöundu grein laganna orðast svo við gildistöku laga þessara skal sérstakur sjóður kvótaskuldasjóður taka við réttindum og skyldum skuldara allra krafna á hendur íslenskum útgerðum einstaklingum og lögaðilum sem sannanlega eru til komnar vegna kaupa eða leigu á aflaheimildum frá þeim tíma er sjóðurinn eini skuldari slíkra krafna kröfur á hendur kvótaskuldasjóði samkvæmt fyrstu málsgrein bera ekki vexti seljendur aflaheimilda skulu að loknu uppboði og uppgjöri greiða kvótaskuldasjóði gjald að fjárhæð sem nemur fimm prósent söluverðmætis seldra aflaheimilda hvers uppboðs sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra fer með yfirstjórn kvótaskuldasjóðs og skal hlutast til um að rekstur hans fari fram á eðlilegan og lögmætan hátt ráðherra er heimilt að ráða sjóðnum starfsfólk herra forseti hér er um að ræða mikilvæga endurskipulagningu á skuldum sjávarútvegsfyrirtækja á íslandi við leggjum þetta til sem sanngjarnt mál

skuldir sem til er stofnað vegna þessara kaupa verða því afskrifaðar og settar í sérstakan kvótaskuldasjóð eigendur þessara skulda það er þá væntanlega lánastofnanir munu fá þessa skuld endurgreidda að vísu án vaxta en hluti af því er einfaldlega sú staða að ljóst var árum og áratugum saman að bönkum og fjármálafyrirtækjum

vexti af lánunum höfuðstóllinn verður endurgreiddur að fullu það kemur þarna inn ákvæði um fimm prósent álag á söluverðmæti til að greiða upp þessar skuldir áður hefur komið fram spurning um hvað þetta getur tekið langan tíma þetta er einfaldlega eitt af þessum atriðum útfærsluatriði og ef menn sjá fram á að þessi kvótaskuldasjóður verði ekki gerður upp fyrr en að hundrað árum liðunum er einboðið að þetta hlutfall verður að hækka það er ekki líklegt að það þurfi að lækka í sjöttu greinar frumvarpsins kemur fram að áttundi til fimmtándu greinar þess fimmti kafli og sjötti kafli og ákvæði til bráðabirgða eins til sjö í núgildandi lögum falla brott svo kemur fram í sjöundu grein að lög þessi öðlist gildi fyrsta september tvö þúsund og tólf þetta er dagsetning sem þarf hugsanlega að taka til endurskoðunar miðað við það samkomulag sem gæti náðst fram um framgang þessa frumvarps í þinginu en eins og fram hefur hefur hæstvirtur forsætisráðherra lagt til að allar breytingar á fiskveiðistjórnarkerfinu fari í þjóðaratkvæðagreiðslu og við munum því leggja til að þetta frumvarp okkar ásamt frumvarpi háttvirtur þingmaður péturs blöndals sem verður mælt fyrir á eftir sem og frumvarp sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra sem kemur væntanlega inn í þingið í febrúar fari öll saman í þjóðaratkvæðagreiðslu þannig og eingöngu þannig er hægt að fá fram skýran vilja þjóðarinnar um hvað hún vill gera hvað varðar fiskveiðistjórn virðulegi forseti í greinargerð með frumvarpinu segir meðal annars frumvarp þetta var áður lagt fram á hundrað þrítugasta og níunda löggjafarþingi en er nú lagt fram að nýju markmið þessa frumvarps er að færa úthlutun á aflaheimildum úr sameiginlegum fiskveiðiauðlindum þjóðarinnar

með frumvarpinu er einnig reynt að tryggja að aflaheimildir fari til þeirra byggða sem þeim var upprunalega úthlutað til miðað er við að aflahlutdeildin sé nýtt í viðkomandi sveitarfélagi þó er sveigjanleiki í nafni hagkvæmni tryggður þar sem aflahlutdeildin er framseljanleg þegar hagkvæmnisrök gefa tilefni til með því móti verður réttur íbúa sjávarbyggða á íslandi til sjósóknar tryggður eins og verið hefur frá örófi alda sem eini raunverulegi grundvöllur tilvistar flestra þeirra niðurstöður framangreindrar tilfærslu á aflaheimildum til sveitarfélaga heimfært á fiskveiðiárið tvö þúsund og tíu tvö þúsund og ellefu en nýrri tölur voru ekki til þegar þetta frumvarp var samið miðað við upphaflega úthlutaðan kvóta byggt á veiðireynslu er sýnt sem dæmi í töflu á blaðsíðu fjögur en þar kemur fram hver úthlutaður kvóti á sveitarfélög fiskveiðiársins tvö þúsund og tíu til tvö þúsund og ellefu yrði miðað við upprunalega skiptingu samkvæmt veiðireynslu á hverjum stað árið nítján hundruð níutíu og eitt þetta eru mjög athyglisverðar tölur herra forseti því að í fylgiskjali með frumvarpinu kemur fram hvað þetta er nákvæmlega í þorskígildistonnum og vegar enn reikna út einhvers konar verðmiða og reyna að setja á þessi þorskígildistonn kemur fram að fjárhagsstaða sveitarfélaganna fer úr öllum tilfellum úr rauðu í grænt og þetta verða síðan gríðarlegar tekjur fyrir sjávarbyggðir um allt land í greinargerðinni segir meðal annars að auki herra forseti skýrt er kveðið á um eignarhald þjóðarinnar á fiskstofnunum í kringum landið í fyrstu tveimur greinum laga um stjórn fiskveiða þar segir orðrétt fyrstu grein nytjastofnar á íslandsmiðum eru sameign íslensku þjóðarinnar markmið laga þessara er að stuðla að verndun og hagkvæmri nýtingu þeirra og tryggja með því trausta atvinnu og byggð í landinu úthlutun veiðiheimilda samkvæmt lögum þessum myndar ekki eignarrétt eða óafturkallanlegt forræði einstakra aðila yfir veiðiheimildum annarrar greinar til nytjastofna samkvæmt lögum þessum teljast sjávardýr svo og sjávargróður sem nytjuð eru og kunna að verða nytjuð í íslenskri fiskveiðilandhelgi og sérlög gilda ekki um til fiskveiðilandhelgi íslands telst hafsvæðið frá fjöruborði að ytri mörkum efnahagslögsögu íslands eins og hún er skilgreind í lögum númer fjörutíu og eitt fyrsta júní nítján hundruð sjötíu og níu um landhelgi efnahagslögsögu og landgrunn

að arður af nytjastofnum á íslandsmiðum skili sér til réttmæts eiganda þeirra íslensku þjóðarinnar upptaka uppboðskerfis við sölu aflaheimilda tryggir hámarksverð fyrir nýtingarrétt auðlindarinnar en þó eingöngu að því marki sem útgerðirnar geta borið frumvarpið

þá er sveigjanleiki tryggður með því að útgerðir utan viðkomandi sveitarfélaga geta keypt aflaheimildir gegn greiðslu tíu prósent álags eða gjalds með ákvæði um meðafla er stefnt að því að girða að mestu leyti fyrir brottkast afla þó væri æskilegast að settar yrðu skýrar og afdráttarlausar reglur sem alfarið banni brottkast afla gegn þungum viðurlögum frumvarpið gerir ráð fyrir mikilli beinni atvinnusköpun vegna löndunar alls afla og sölu í gegnum innlenda uppboðsmarkaði í samræmi við ákvæði frumvarps til laga um sölu sjávarafla og fleira frá hundrað þrítugasta og níunda löggjafarþingi en þar segir meðal annars allur sjávarafli þó ekki rækja humar og uppsjávarfiskur sem veiddur er úr stofnum sem að hluta eða öllu leyti halda sig í efnahagslögsögu íslands skal seldur á innlendum uppboðsmarkaði sjávarafla er fengið hefur leyfi fiskistofu heimilt er að selja afla í beinum viðskiptum í innlenda fiskvinnslu og skal þá verð milli útgerðar og fiskvinnslu ákvarðast af markaðsverði söludagsins eða síðasta þekkta markaðsverði á uppboðsmarkaði heimilt er að selja fullunninn frystan afla utan innlends fiskmarkaðar samkvæmt tólftu greinar a til fullunnins frysts afla telst sjávarafli sem hefur verið veiddur og í kjölfarið unninn um borð í frystiskipi honum pakkað og hann verið flakaður flattur sneiddur roðdreginn hakkaður eða verkaður á annan hátt og hann frystur að vinnslu lokinni þegar aðeins fer fram frysting um borð í frystiskipi á heilum eða hausskornum fiski eða heilfrysting á rækju telst slíkur afli ekki til fullunnins frysts afla í skilningi laga þessara þessi breyting ein sér mun að öllum líkindum leiða til um átta hundruð til þúsund nýrra starfa við fiskverkun með mjög litlum tilkostnaði á skömmum tíma framsal aflaheimilda hefur leitt til gríðarlegrar byggðaröskunar víða um land og gert að engu eina bjargræði sjávarbyggða sjósóknina sem þær hafa notið í aldaraðir með því að taka lífsbjörgina af sjávarbyggðunum hefur öll afkoma og eignastaða íbúa á þessum stöðum raskast við atvinnuleysi brottflutning og eignabruna með samþykkt þessa frumvarps mun sú þróun snúast við og fólksflótti af landsbyggðinni til höfuðborgarsvæðisins stöðvast og komið í veg fyrir þann gríðarlega samfélagslega tilkostnað sem slíkir hreppaflutningar hafa í för með sér aukning á afla til strandveiða sem hér eftir verða utan tillagna hafrannsóknastofnunarinnar um heildarafla og standa yfir stærri hluta ársins en nú er mun hafa umtalsverð áhrif á atvinnulíf um allt land auðlindagjald og strandveiðar munu og skila umtalsverðum tekjum til þeirra sveitarfélaga þar sem aflanum er landað sá skaði sem útgerðir og núverandi handhafar aflaheimilda verða fyrir vegna missis aflaheimilda verður bættur með því að skuldir útgerða sem eru til komnar vegna kaupa á aflaheimildum verða færðar í sérstakan kvótaskuldasjóð skýrt er í lögum að aflahlutdeild útgerðar er ekki eign hennar og þær skuldir sem stofnað hefur verið til vegna kaupa á slíkum heimildum eru og hafa alltaf verið

kvótaskuldasjóður verður greiddur niður með fimm prósent gjaldi á allar seldar veiðiheimildir þar til sjóðurinn er að fullu upp gerður skuldir kvótaskuldasjóðs bera enga vexti varðandi þá umræðu sem skapast hefur og lýtur að hugsanlegum brotum á eignarréttarákvæði stjórnarskrár skal tekið fram að um langa tíð hefur skýrt verið kveðið á um það í lögum að nytjastofnar á íslandsmiðum séu sameign þjóðarinnar þrátt fyrir að möguleiki sé á þeirri ólíklegu niðurstöðu dómstóla að ríkið væri skaðabótaskylt vegna innköllunar aflaheimilda

betra er að þurfa hugsanlega að sæta slíkri niðurstöðu dómstóla en að búa áfram við óbreytt eða lítið breytt fyrirkomulag fiskveiða í framhaldi af þeim breytingum á fiskveiðistjórnarkerfinu sem frumvarp þetta gerir ráð fyrir er brýnt að fram fari víðtæk og ítarleg úttekt á hafrannsóknastofnuninni og veiðiráðgjöf hennar með tilliti til aðferðafræðilegra sjónarmiða þar verði einnig kannað hversu vel hefur tekist til með verndun fiskistofu fiskimiða og lífríkis og uppbyggingu fiskistofu í þeirri úttekt er brýnt að fiskveiðar við ísland verði skoðaðar heildstætt með tilliti til þess skaða sem þær hafa valdið á lífríkinu og lagt sjómenn íslenska fiskifræðinga og vistfræðinga þar með lýkur greinargerð frumvarpsins herra forseti í lokin langar mig að tæpa örlítið á því að eftir samtöl við fiskistofu tókst að koma verðmiða á þau þorskígildistonn sem úthlutað var á árinu tvö þúsund og tíu til tvö þúsund og ellefu og hvers aðferðafræði yrði notuð við úthlutun á fiskveiðiheimildum í framtíðinni til sveitarfélaganna þar langar mig að tæpa á því að meðalleiguverð á þorskkílói á markaði í dag er þrjú hundruð og átján krónur og við heimfærum þá tölu upp á þær aflaheimildir sem kæmu í hlut akureyrar til dæmis en það eru tuttugu og tvö þúsund níu hundruð áttatíu og sex tonn er hér um að ræða sjö komma þrjá milljarða fyrir akureyrarbæ þó við gæfum okkur það að verða á aflaheimildum mundi lækka umtalsvert við aukið framboð af þeim og jafnvel lækka um helming þá er engu að síður um að ræða fjárhæð til akureyrarbæjar upp á ríflega þrjú og hálfan milljarð króna á hverju ári samsvarandi upphæð fyrir ísafjarðarbæ væri um sex og hálfur milljarður á ári eða þrjú komma tuttugu og fimm ef aflaheimildir lækkuðu um fimmtíu prósent fyrir norðurþing sem nú samanstendur af húsavík kópaskeri og raufarhöfn væri samsvarandi upphæð fyrir seldar aflaheimildir tvö komma níu milljarðar á ári eða eins og hálfur milljarður miðað við fimmtíu prósent lækkun á verði fyrir reykjanesbæ væri samsvarandi upphæð þrjú komma sex milljarðar á ári

fyrir vestmannaeyjar sem er einhver stærsta verstöð landsins er um að ræða upphæð miðað við meðalleiguverð á kvóta í dag upp á níu komma tvo milljarða á ári miðað við fimmtíu prósent lækkun á verði aflaheimilda vegna aukins framboðs yrði sú upphæð fjóra komma sex milljarðar á ári þetta er tækifærið til að gera sveitarfélögin og byggðirnar í kringum landið að þeim öflugu stofnunum og samfélögum sem við þurfum sannarlega á að halda hér á landi áratuga umræða um vanda landsbyggðarinnar og hvað landsbyggðin á bágt og á erfitt það er kominn tími til að henni ljúki með afgerandi aðgerðum sem eru raunverulegar og sem eru í þágu landsbyggðarinnar en að þeim sé ekki öllum miðstýrt héðan af höfuðborgarsvæðinu ég hef fengið það orð á mig að vera óvinur landsbyggðarinnar vegna þess að ég hef ekki til dæmis stutt þá ævintýramennsku sem er í gangi vegna framkvæmdarinnar við vaðlaheiðargöng

og fara í framkvæmdir á einhverjum öðrum forsendum heldur en lagt er upp með til dæmis í samgönguáætlun þetta frumvarp mundi gera akureyrarbæ og sveitarfélögunum á norðausturlandi kleift að fara í vegaframkvæmdir upp á milljarða á hverju einasta ári ef menn vildu bæta til dæmis samgöngur í sínum sveitarfélögum og landshlutum þetta frumvarp með tilheyrandi arðgreiðslum til sveitarfélaganna úti á landi mundi gera þeim kleift að stórbæta alla þjónustu við íbúa stórbæta skólana stórbæta flesta hluti samfélagsins sem þörf er á og búa til öflugt gott og fallegt mannlíf út um allt land það er sú framtíðarsýn sem við eigum að hafa fyrir landið ísland við eigum ekki að útdeila með handstýringu aflaheimildum til sérvalinna hagsmunaaðila í útgerð við eigum ekki að útdeila þeim og ráða öllum með tekjur af þeim héðan úr reykjavík þessu er best fyrir komið þar sem því hefur alltaf verið fyrir komið þar til fyrir um þrjátíu árum á sínum